Dank u wel voorzitter. Ik wil eventjes met de collega's goed nieuws uit Nederland delen.

Dus wat D66, een politieke partij, in vijftig jaar niet is gelukt, heeft dit burgerinitiatief in 50 dagen wel voor elkaar gekregen, een referendum.